Señor presidente. Siento un sabor agridulce, al final de esta comisión de investigación. No hay duda de que el nuevo Reglamento introducido permitirá el desarrollo de test más efectivos y una mayor supervisión de las emisiones, pero debemos admitir un cierto fracaso a la hora de exigir responsabilidades y compensaciones. Prueba de ello es que el señor Tajani sea hoy presidente de este Parlamento o que los procesos de infracción abiertos no hayan desembocado todavía en sanciones a los Estados o que los consumidores sigan teniendo que recurrir a los juzgados para obtener resarcimiento y que nuestras ciudades sigan con el aire contaminado y que las compañías automovilísticas, que se enriquecieron a costa de la salud de los europeos, pretendan ahora cargar sobre los trabajadores la transición del diésel al vehículo eléctrico. El dieselgate ha demostrado la corrupción de un sistema de regulación en manos de los grandes productores. Aunque en el futuro respiremos aire algo más limpio, tengo la sensación de que, en la relación entre la Unión Europea y el gran capital, poco o nada ha cambiado.